Doamnă președintă, lupta cu virusul nu e deloc ușoară, în multe țări europene vedem proteste, nemulțumiri față de restricții, manifestări violente.

În acest context, rezoluția Parlamentului e importantă pentru că acoperă un spectru foarte larg de drepturi și include linii directoare care să explice ce ar trebui să însemne comportamentul unui stat responsabil în fața pandemiei. Dar responsabilitatea guvernelor înseamnă, în contextul dificil pe care îl trăim, și o acțiune curajoasă pentru a proteja dreptul la viață al cetățenilor, iar măsurile luate trebuie să fie legale, necesare și proporționale. Și în România au existat probleme, au existat tentative de cenzură, guvernul a comunicat insuficient și a limitat dreptul la informare. În multe locuri din Europa am văzut cum libertatea presei este amenințată prin intervenții arbitrare ale guvernului sau finanțări care subminează independența jurnaliștilor. Dar și dreptul la educație a fost serios afectat ca urmare a închiderii școlilor. Liderii cu adevărat responsabili se luptă astăzi să mențină echilibrul just între nevoia de securitate sanitară a societății și respectul real față de drepturile omului în perioade de criză. Guvernele și instituțiile europene trebuie să comunice permanent, eficient, curajos și empatic cu oamenii, iar transparența acțiunilor și a achizițiilor este fundamentală în această perioadă de criză. Numai împreună putem depăși această criză, guverne și oameni.